forseti mig langar að nota þetta tækifæri og biðja háttvirtan þingmann þráin bertelsson afsökunar á bréfi sem ég skrifaði og hefur verið í umræðunni síðustu daga um mannleg mistök var að ræða ætlunin var alls ekki að skaða mannorð háttvirts þingmanns á nokkurn hátt eða veitast að persónu hans